málshefjandi er háttvirtur þingmaður siv friðleifsdóttir hæstvirtur heilbrigðisráðherra guðlaugur þór þórðarson verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund